Señor Presidente, para los colegas que estén presentes, que no nos conocen, Antolín Sánchez Presedo y yo somos no solo del mismo partido, sino que somos íntimos amigos, pero hay una diferencia que nos marca en este debate. Él es gallego, una región preciosa del norte de España, y yo, andaluz, del sur de España. Y este acuerdo favorece a Andalucía, a la flota marisquera y de altura y a la industria conservera de Andalucía, quienes me han hecho llegar como su representante aquí su deseo de que defienda ese acuerdo.